Pane předsedající, já jsem nakonec tuto zprávu nepodpořil, zdržel jsem se. Je skutečností, že ta zpráva jakoby vede opět dělící hranici podél železné opony z minulosti mezi starými členskými státy a těmi novými.

Já naprosto uznávám otázku bezpečnosti, ta je skutečně dominantní. Přeprava neustále roste, přepravní výkony jsou poměrně dramatické, vidíme to na cestách a dobré pracovní podmínky pro řidiče jsou skutečně tématem. Mně nepřipadá problematické, pokud je požadavek, aby víkend trávil řidič doma a během týdne v kabině.

To, co je pro mě nepřijatelné, je, jakým způsobem se dojednávali kompromisy, a za druhé, jakým způsobem bohužel proběhlo dnešní hlasování. Uznávám hledisko bezpečnosti, jak jsem již řekl, na druhou stranu toto byly pro mě momenty určující pro to, že jsem tuto zprávu nepodpořil.